hvala lepa. Združena levica bo zakon v pri obravnavi podprla. Že zdaj pa lahko povem, da bodo drugi obravnavi potrebni kateri bistveni popravki. Brez teh popravkov bodo namreč nekatere skupine invalidov še vedno brez osebne asistence. Brez teh popravkov bodo ljudje še vedno odvisni predvsem od tega, kako angažirana in finančno močna je njihova družina, mi pa se seveda za pravico celovite osebne asistence kot univerzalno pravico za vse, ne glede na premoženje ali dohodek. To, da vlada predlogu ne nasprotuje, pričakujem, da bo zakon prestal prvo obravnavo, seveda pa to ni jamstvo, da bo kdaj tudi sprejet, še manj pa, da bo na koncu res potrebam vseh invalidov. Imamo veliko zakonov, ki so obtičali v postopku, celo takšnih, ki so v koalicijskem sporazumu. Kot rečeno, bomo zakon podprli, dosedanji pristop vlade, ki je osebno asistenco invalidov na vsak način hotela urediti v istem zakonu kot dolgotrajno oskrbo starejših, je peljal v slepo ulico. Treba se je zavedati, da invalidov, ki potrebujejo osebno asistenco neprimerno manj kot starejših občanov dolgotrajno oskrbo. Po drugi stani pa je vključevanje invalidov aktivno delovno življenje bistveno zahtevnejše kot zagotavljanje dolgotrajne oskrbe upokojencev, predvsem pa osebna asistenca zahteva bistveno manj denarja kot dolgotrajna oskrba. Za osebno asistenco se torej ne ne potrebuje dodatnih virov, treba bi bilo samo povečati proračunska sredstva, ki trenutno znašajo skromnih štiri cele devet milijona evrov. Za resno dolgotrajno oskrbo pa bo treba uvesti poseben obvezni prispevek ali dajatev, namerno pravim dajatev in ne prispevek, ker je treba za vsako ceno preprečiti, da bi zavarovanje za dolgotrajno oskrbo izvajale komercialne. Zadnja stvar, ki jo rabimo, je nova vrsta dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Zdaj moram izpostaviti bistvene pomanjkljivosti dlagane zakona in nakazati rešitve. Prvi problem je opredelitev upravičencev, ki je vsaj v dveh točkah, točkah, pogledih, preozka. Zakon predvideva, da bi bili do osebne asistence upravičeni samo prebivalci, stari do petinšestdeset let. Logika je v tem, da naj bi po petinšestdesetem letu tako ali tako bili deležni dolgotrajne oskrbe. Ta starostna, popolna neupravičena in dobesedno okrutna. Osebna asistenca za nekoga, ki je pri petinšestdesetih letih, oslepel zaradi sladkorne bolezni je nekaj popolnoma drugega kot skrb za ostarelega človeka, ki normalno vidi in je preprosto samo star. Prav tako je okrutna omejitev, da je do osebne asistence upravičen samo nekdo, ki rabi storitev asistenta vsaj trideset ur. Vladni predlog je bil še slabši, ker je zahteval štirideset ur. S tem predlogom je narejen korak naprej, tudi za slepe in gluhe, ker se jim priznava pravica do komunikacijskega dodatka obsegu pet ur pomoči na teden. Toda društva slepih in slabovidnih proti temu upravičeno protestirajo, razpon je absolutno nesprejemljiv. Če si slep, ti zagotovijo pet ur spremstva na teden, kar ne zadostuje niti za to, da bi te nekdo petkrat na teden spremil v službo in nazaj, če pa potrebuješ recimo devet in ur, dvajset ur osebne asistence, ti je Republika Slovenija ne zagotovila niti ene. O tem sem govoril prej, ko sem rekel, da mora biti zakon zastavljen življenjsko, opredeljen mora biti glede na realne potrebe invalidov, ne pa po liniji najmanjšega odpora birokratov, ki bodo izdajali odločbe. Ravno zaradi teh neživljenjskih mej so padli, vsi dosedanji predlogi. Ustvarili so umeten konflikt kategorijami invalidov. Realni konflikt namreč ni med različnimi kategorijami, skupinami invalidov, realni konflikt je je med invalidi in družinami na eni strani ter političnim razredom na drugi strani. Resnični razlog za neživljenjske omejitve je varčevanje, ampak če pogledamo, za kakšna sredstva v resnici gre, vidimo, da je varčevanje tudi v finančnem pogledu brezpredmetno. Leta dva tisoč petnajst je bilo za osebno asistenco porabljenih, štiri cele devet milijona. Kot sem že povedal, lahko me zmerjate z demagogom, ampak prav je, da ljudje razumejo, o čem govorim. Za izvajanje tega zakona bi bilo potrebnih osem milijonov letno. Zaradi dveh sprememb dohodninske, ki je sprijela, ki jo je sprejela Cerarjeva koalicija, bo naslednje leto proračun izgubil osemdeset milijonov evrov. Skratka, koalicija ni trznila z očesom, ker je podarila osemdeset milijonov evrov za deset odstotkov najbolje plačanih državi. Mi pa govorimo o desetkrat manjšem znesku za invalide. Opozarjam organizacije, kar kar govorijo ministri in nekateri poslanci, da bi bi bi oni dali, ampak da denarja preprosto ni, je navadna laž. Glejte, ko bomo predlagali osebno asistenco za vse, ki jo rabijo, bojo rekli, da je to nerealna demagogija. Ko pa bo njihova vlada poslala vojsko za dvanajst milijonov stabilnost v, bodo pa rekli, da je to premišljena politika. Stališče Združene levice je torej preprosto, osebno asistenco, osebne asistence je upravičena polnoletna invalidna oseba, pika. S pomočjo asistenta bo lahko opravljala tiste dejavnosti, ki bi jih lahko opravila samostojno, če ne bi bila telesno ovirana, če rabi eno uro na teden, in zagotovimo eno uro na teden, če potrebuje štiriindvajset ur na dan, ji zagotovimo štiriindvajset ur na dan. Denar, ki se nameni osebni asistenci, ne bo izginil v davčnih oazah, kamor gre denar od davko davčnih odpustkov, porabil se bo za plače in prispevke delavcev in za domačo potrošnjo. Druga bistvena pripomba se nanaša ravno na delavske pravice osebnih asistentov. So vsi asistenti prekarci, zaposleni so po projektih, ki trajajo največ dve leti. Večinoma so zaposleni za minimalno plačo in še to minimalno plačo morajo sofinancirati invalidska društva. Ne moremo verjeti, da se vlada v stališču hvali s podatkom, da zaposlitev osebnega asistentka asistenta subvencionira, s#, sedemsto šestdeset evri, kajti skupni strošek dela enega asistenta pri minimalcu je vsaj tisoč štirideset evrov. Društva uporabnikov različno razliko plačujejo iz svojih sredstev, tudi iz članarin. Kljub temu je osebni asistent na koncu zaposlen za minimalno plačo. Zato je seveda treba tudi varovalke o proti prekarnosti. Ena od teh varovalk je tisto, kar je Nova Slovenija iz tega, zakona izločila, to pa je določba, da je osebna asistenca javna služba. Mi potrebujemo mrežo zavodov, ki bo načrtovana glede na realne potrebe invalidov, ne pa glede na moč posameznih invalidskih organizacij. To je nujno iz dveh razlogov, država mora osebno asistenco vsem, ne, to, ali so v nekem društvu, ali ne glede na to, kako sposobno je to društvo. To pa lahko stori samo tako, da, da v zagotavljanje osebne asistence na domu vključi tudi javne zavode, per čeprav pa ne sme omejiti avtonomije invalidov. Po drugi strani je treba določiti minimalno plačilo, za delavce in jim omogočiti, da se sindikalno organizirajo. Močno da ima tristo triinpetdeset prekarcev, ki so trenutno osebni asistenti, kakšen sindikat. Čisto na koncu se bom opredelil še do financiranja. Kot rečeno, za samo osebno asistenco niso potrebni novi viri. Tuči, tudi če bi jo maksimalno široko, govorim o stroških v rangu trideset milijonov letno, na dolgi rok pa bilo smiselno te stroške financirati iz ali prispevkov za, za dolgotravno, dolgotrajno oskrbo. Namerno govorim o dajatvi in ne zavarovanju. Mi seveda ne pristajamo na predloge Ministrstva za delo. Osnutku iz leta dva, tisoč štirinajst so predlagali obvezno pogodbeno zavarovanje, julija lani predlagali dopolnilno. Skratka, zadnja stvar, ki je rabimo, je novo dopolnilno zavarovanje. Zato smo zadovoljni, da je pripravo Zakona o dolgotrajni Ministrstvo za zdravje. Tam še vedno obljubljajo ukinitev dopolnilnega zavarovanja v zdravstvu, zato predvidevam, da ga ne bodo uvedli za dolgotrajno oskrbo. Hvala lepa.